Die Kapitalmarktunion möchte die Barrieren, die zwischen den Mitgliedstaaten immer noch bestehen vor allen Dingen was die Privatkredite angeht beseitigen.

Wir glauben, dass im Zuge der Kapitalmarktunion auch die bürokratischen Belastungen insbesondere für kleine und mittlere Banken nochmal überprüft werden sollten und was wir eben auch brauchen, ist eine andere Kultur in Europa. Wir brauchen mehr Privatkapital. Wir brauchen mehr Risikobereitschaft. Venture capital ist in Europa geringer ausgeprägt als in den USA. Das liegt zum Teil an der Regulierung, klar. Aber es liegt auch an der mangelnden Risiko und Anlagebereitschaft unserer Bürgerinnen und Bürger. Das ist eigentlich tragisch, dass an den Börsen in den vergangenen Jahren Kursgewinne erzielt wurden, aber dass hier überwiegend angelsächsische Investoren tätig waren, während unsere Bürgerinnen und Bürger über geringe Zinsen klagen.